Zum zweiten bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir es jetzt mit dem Bericht geschafft haben und ich hoffe, wir können das dann auch so umsetzen dass auch zukünftig die Kommission die Personalkosten einzelner Förderprogramme aufschlüsselt, denn daraus wird dann ersichtlich, welcher Verwaltungsanteil in den Förderprogrammen steckt.

Nochmals recht herzlichen Dank an die Berichterstatter.